Madame la Présidente, l'Iran est une puissance régionale majeure au Moyen Orient. Téhéran inquiète parfois pour des raisons très objectives et parfois pour des causes qui n'ont rien à voir avec le droit international. La voix de l'Union européenne n'est malheureusement pas entendue. D'abord, parce que nous avons été humiliés par le retrait américain des accords de Vienne. Ensuite, parce que nous faisons les yeux doux aux puissances arabes sans presque jamais rappeler qu'elles font parfois pire que l'Iran. Enfin, parce que nous ne sommes pas libres en Iran à cause de l'inacceptable extraterritorialité du droit américain. L'Union européenne n'a aucun intérêt à accepter l'ambition iranienne de former un croissant chiite allant de Téhéran à Beyrouth, mais elle ne sera crédible que quand elle agira avec la même vigueur contre l'impérialisme ottoman ou contre la manipulation des populations sunnites par l'argent du Golfe. Les nations européennes connaissent mieux le Proche Orient que les États Unis, il est temps que nous nous libérions du carcan de l'OTAN et de l'atlantisme pour retrouver crédibilité et indépendance sur les dossiers dans cette région. Oui, nous devons établir un dialogue avec l'Iran, un dialogue qui n'exclut aucun des sujets brûlants comme le désarmement des milices irakiennes ou le maintien de la peine de mort pour apostasie. Nous devons cependant penser ce dialogue, non pas pour exclure l'Iran de la diplomatie internationale, mais au contraire pour être des artisans de la paix et du dialogue dans cette région.